Myslím, že jsme promarnili šanci, aby Evropský parlament vyslal jasný signál o tom, jak si představuje podporu žen, zlepšení postavení žen v socio ekonomické oblasti, zlepšení jejich zastoupení v politických orgánech.